virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer fimmtíu tvö þúsund og níu um tímabundna greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði þetta frumvarp þetta er samið að mínu frumkvæði og flutt samhliða frumvörpum um greiðsluaðlögun einstaklinga og umboðsmann skuldara sem vonandi gefst færi á að mæla fyrir hér á eftir í frumvarpi um greiðsluaðlögun einstaklinga sem mælt verður fyrir hér síðar í dag er lagt til að lögfestar verði sérstakar reglur um frjálsa og þvingaða greiðsluaðlögun fyrir einstaklinga markmið þeirrar löggjafar er að gera fólki í greiðsluvanda kleift að ná tökum á fjármálum sínum og byrja upp á nýtt skilyrði fyrir þeirri greiðsluaðlögun er að skuldari sé ófær um að standa í skilum eða verði það um fyrirséða framtíð hins vegar eru ekki allir skuldarar í þeirri stöðu og því frumvarpi sem hér er um að ræða er ætlað að tryggja afmörkuð greiðsluaðlögunarúrræði fyrir einstaklinga sem eru afmarkaðri í bæði efni og tíma en hin almenna greiðsluaðlögun kveður á um með frumvarpi þessu er gert ráð fyrir að þau lög sem samþykkt voru fyrir nokkurn veginn réttu ári síðan um tímabundna greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði haldi gildi sínu og það úrræði verði frekar styrkt það er möguleikinn til tímabundinnar lækkunar afborgunar veðkrafna jafnframt verði

þá er í frumvarpinu að finna ákvæði um ráðstöfun afborgana af kröfum á þann veg að forgangsröðun innborgana á körfur í vanskilum breytist virðulegi forseti eftir hrun banka og fjármálakerfisins haustið tvö þúsund og átta eiga margir í miklum greiðsluvanda þótt vandinn verði ekki í öllum tilvikum rakinn til hruns fjármálakerfisins fjöldi einstaklinga stendur ekki lengur undir greiðslubyrði lána sem hefur þyngst mjög undanfarin missiri enda skuldbindingar í mörgum tilvikum vaxið langt umfram virði eigna sem standa þeim til tryggingar með frumvarpinu er ætlunin að ná því markmiði að færa raunvirði fjárskuldbindinga að veruleikanum og hraða endurreisn samfélagsins eins og kostur er með fljótvirkri endurskipulagningu fjárhags einstaklinga ég mun nú gera grein fyrir ákvæðum laganna nokkurn veginn í þeirri röð sem þau koma fyrir í lögunum gert er ráð fyrir því að skuldari geti óskað eftir því að greiðsluaðlögun vegna fasteignaveðkrafna taki einnig til skulda sem hann stofnaði til vegna kaupa á fasteign til að halda heimili og sem sannanlega runnu til greiðslu kaupverðs eignarinnar eða nauðsynlegra endurbóta á henni í tengslum við kaupin en sem tryggðar eru með veði í fasteign þriðja aðila slík veðréttindi og kröfur eru almennt nefnd lánsveð og þinglýstir eigendur þeirrar fasteignar sem lánsveð hvílir á kallaðir lánsveðsalar með þessu er gert ráð fyrir að unnt verði að ná betur utan um erfið greiðsluvandamál fólks jafnvel þó að allar skuldir sem aflað var til að kaupa eða byggja viðkomandi húsnæði séu ekki þinglýstar á það húsnæði sjálft það er meginreglan að skuldari hafi fengið lánsveð til að standa straum af kaupum á heimili og það er jafnframt skilgreint í frumvarpinu hvar telja beri lánsveð í veðröð þar sem fjallað er um stöðu skulda eftir veðröð í viðkomandi fasteign það eru nokkuð mörg dæmi um það að veruleg vandamál hafi komið upp vegna þess að þau úrræði sem þegar eru fyrir hendi ná ekki utan um heildarskuldbindingar skuldara þar sem hluti skuldbindinganna er tryggður með lánsveði í öðrum eignum það er jafnframt gert ráð fyrir að heiti þessara laga verði breytt í ljósi þeirra breyttu efnisákvæða sem hér er um að hraða og það verði á þann veg að um verði að ræða lög um tímabundin greiðsluvandaúrræði fyrir einstaklinga og jafnframt mun yfirstjórn þeirra mála sem þegar er að finna í núverandi frumvarpi flytjast yfir til félags og tryggingamálaráðuneytisins frá dóms og mannréttindaráðuneytinu í samræmi við þá ákvörðun okkar að flytja þau mál er lúta að meðferð skuldamála einstaklinga yfir til félags og tryggingamálaráðuneytisins það er jafnframt í frumvarpinu

um hvaða sjónarmið umsjónarmaður með greiðsluaðlögun á að hafa að leiðarljósi þegar reiknuð er út sú leiga sem skuldara eða þær afborganir sem skuldari á að greiða af fasteignaveðkröfum á ákveðnu tímabili eins og lögin eru úr garði gerð í dag er gert ráð fyrir að skuldari geti greitt í samræmi við getu í allt að fimm ár en viðmiðið er að miðað skuli við það sem teljist hæfileg húsaleiga fyrir eignina sjálfa í dag er viðmiðið sem sagt það að um sé að ræða hæfilega húsaleigu á almennum markaði fyrir þá eign sem um ræðir en með þeirri breytingu sem gert er ráð fyrir hér er að miðað sé við greiðslugetu skuldara með þessari breytingu er þess vænst að þetta úrræði nýtist fleirum það er þannig að flest rök hníga til þess að rýmka þetta skilyrði til að auðvelda fólki að halda húsnæði sínu á þeim óvissutímum sem fram undan eru það er hagur jafnt skuldara og kröfuhafa að áfram sé greitt af áhvílandi veðlánum í samræmi við getu lántakans frekar en að kröfuhafar þurfi að leysa til sín óþarflega margar eignir það er heldur ekki þannig að fyrir fólk sem hefur orðið fyrir umtalsverðu tekjufalli sé um auðugan garð að gresja með aðra kosti jafnvel þó að fólk hafi ekki reist sér hurðarás um öxl í skuldbindingum þá er í reynd í grunninn um að ræða tvær aðferðir til þess að ná fram eðlilegu samhengi á milli greiðslugetu fólks og verðmætis eignanna sem fólkið býr í það er að efna til stórfelldrar nauðungarsöluhringekju þar sem tugþúsundir fjölskyldna þyrftu að missa heimili sín og flytjast þá í annað húsnæði og þannig væri hægt að þvinga fram ákveðna verðlækkun á markaðnum eða með þessari aðferð að fólk borgi einfaldlega í samræmi við getu sína í allt að fimm ár og veðsetning eignarinnar verði í lok þess tíma aðlöguð

er jafnframt að finna nýjan ítarlegan kafla um meðferð ákvarðana þegar um er að ræða að skuldari er að greiða fasteignaveðkröfur af tveimur fasteignum eins og rakið var hér í upphafi það eru býsna mörg heimili í þeirri stöðu að vera með tvær eignir þar sem ekki náðist að fólk hafði tryggt sér nýja eign fyrir hrun en hefur ekki gefist færi á að selja þá eign sem fólk ætlaði að fara úr og það þarf að höggva á þennan hnút sú leið sem hér er lagt upp með er sú að í reynd taki veðhafar yfir og það eru ítarlegar og langar lýsingar í frumvarpinu á hvernig það gerist nákvæmlega en í reynd sé það þannig að veðhafar taki yfir aðra eignina og skuldsetning vegna hennar falli niður en þó þannig að hin eftirstandandi eign verði veðsett upp að áttatíu til hundrað og tíu prósent af verðmæti þeirrar eignar í samræmi við greiðslugetu skuldara þetta er eina færa leiðin varðandi þessar aðstæður þar sem fólk situr uppi með tvær eignir

og skilvirkasta leiðin til að fara í frumvarpinu eru jafnframt lagðar til breytingar á fyrirkomulagi ráðstöfunar afborgana inn á lánasamninga samkvæmt dómvenju á íslandi er innborgunum á peningakröfu ráðstafað fyrst til að greiða áfallinn kostnað og vexti og þegar kostnaður og vextir hafa verið greiddir að fullu þá fyrst er innborgun ráðstafað til að greiða niður höfuðstól kröfunnar það er lagt til að gerð verði breyting á þessu en til að byrja taki hún bara til ákveðinna krafna fjármálafyrirtækja þannig er lagt til að frá fyrsta júlí tvö þúsund og tíu skuli fjármálafyrirtæki ráðstafa innborgunum einstaklinga vegna samningsbundinna afborgana lánasamninga við fjármálafyrirtækið þannig að innborgun skuli fyrst ráðstafað til lækkunar höfuðstóls síðan til greiðslu áfallins kostnaðar og að lokum til greiðslu áfallinna vaxta margir hafa orðið til að gagnrýna þessa gildandi dómvenju um ráðstöfun á innborgun peningakröfu sem dæmi um áhrif þeirrar breytingar sem hér er lögð til má nefna vanefnd á mánaðarlegum afborgunum lánasamnings sem staðið hefur í þrjá mánuði er þá á fallinn kostnaður og dráttarvextir vegna þeirra nefna ef skuldari getur greitt inn á þessa skuld þó ekki hærri fjárhæð en sem nemur áföllnum kostnaði og dráttarvöxtum stendur höfuðstóll óbreyttur að lokinni innborgun og áfallandi dráttarvextir reiknast af honum þrátt fyrir að skuldari sýni færa á vilja til greiðslu auk þess sem höfuðstóll kann að hafa áhrif á verðtryggingarþátt láns eftir atvikum þessu verður þá breytt á þann veg að fyrst er ráðstafað til greiðslu höfuðstóls engu af greiðslunni er þá ráðstafað til greiðslu kostnaðar eða dráttarvaxta þar sem hún nægir ekki til að greiða niður allan höfuðstólinn frá þessum innborgunardegi lækkar þá höfuðstóll og myndar nýjan stofn til útreiknings dráttarvaxta ógreiddir en áfallnir dráttarvextir halda gildi sínu en eru ekki vaxtareiknaðir sérstaklega þetta úrræði nýtist sérstaklega vel þeim sem eiga við tímabundna greiðsluerfiðleika að ræða og mun skipta mjög miklu máli til þess að koma í veg fyrir að lágtekjufólk verði fyrir verulegum skakkaföllum af tímabundnum greiðsluerfiðleikum eins og raunin hefur verið áratugum

ákvæði um heimild skuldara sem er í vanskilum samkvæmt lánasamningi við fjármálafyrirtæki til að gera kröfuhafa tilboð um tímabundinn samning aðila sem miði að því að lánasamningur verði í skilum í lok samningstímans slíkur samningur kann að fela í sér eftirgjöf krafna hér er boðið upp á úrræði sem kann að nýtast þeim sem ekki eiga í miklum vandræðum og geta með þessum aðgerðum komist hjá viðameiri greiðsluvandaúrræðum á borð við greiðsluaðlögun fjármálafyrirtæki væri þá í sjálfsvald sett í því tilviki hvort það tæki slíku tilboði skuldara en það þurfi að rökstyðja synjun slíks tilboðs virðulegi forseti hér eru í þessu frumvarpi eins og ég hef hér rakið tekin saman ýmis úrræði sem ætlað er að mæta ýmsum afmörkuðum þáttum og skýrt greinanlegum þáttum hjá fólki í greiðsluvanda og er í sjálfu sér hugsað til fyllingar öðrum þeir úrræðum sem við höfum verið að vinna að og þá sérstaklega hinni almennu greiðsluaðlögun ég legg síðan til að að lokinni þessar umræðu verði frumvarpinu vísað til félags og tryggingamálanefndar